Sie werden sehen, dass es besser war, dass ich mich dort weggesetzt habe.

Und die letzte Bemerkung an Herrn Schulz Brown hat eine Finanzmarktregelung verhindert, Brown und der deutsche Arbeitsminister Scholz von der SPD verhindern einen Kompromiss in der Arbeitszeitrichtlinie im Sinne des Beschlusses des Europäischen Parlaments.